Je to skutečně režim teroru, který drtí své občany, který je popravuje, vězní a mučí. Jakýkoliv odpor proti tomuto režimu je ihned trestán, lidská práva prakticky neexistují. My se opakovaně věnujeme Íránu a myslím si, že se musíme postavit za svobodné Íránce, kteří si přejí změnu režimu.